Chciałbym zwrócić uwagę, że to, co robimy jest wyrazem ciągłości pełnienia funkcji przez Radę, przez Parlament i przez Komisję. W międzyczasie odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, które w niczym nie hamują naszych działań, naszych prac.

Zapraszam też panią komisarz Ferrero Waldner, poprzednią i obecną przewodniczącą Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych tj. panią Berès i panią Bowles bardzo proszę obydwie panie tutaj na środek, oraz sprawozdawców jest wśród nas pan Karas i pan Gauzès.